Mam wrażenie, że w ostatnich dyskusjach w Parlamencie Europejskim coraz częściej myślimy w kategoriach obrony limesu czasami jest to na granicy Unii Europejskiej, a czasami chcemy stawiać granice i bronić ich wewnątrz Unii Europejskiej.

Powinniśmy się przeciwstawić wszelkim próbom ograniczania kontaktów między obywatelami, powinniśmy się przeciwstawić wszelkim próbom ograniczania wolności w podróżowaniu, w działaniu na terenie Unii Europejskiej. Dyskusja, której się przysłuchuję, pokazuje, jak bardzo rozdarta jest dzisiaj Unia Europejska. Ci, którzy dzisiaj podnoszą sztuczne argumenty przeciwko wejściu Bułgarii i Rumunii do strefy Szengen, będą ponosili w swoich sumieniach odpowiedzialność za niszczenie projektu politycznego, jakim jest Unia Europejska.